Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Streichung mehrerer Drittländer von der EU Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke